virðulegi forseti um umræðuhefðina í þinginu og þá þætti þá vil ég segja að um leið og ég er sannfærður um að við getum gert miklu betur í því heldur en við erum að gera þá er það líka vissa mín hafandi starfað á þinginu á áttunda ár að frá því að hrunið varð hefur sannarlega ýmislegt breyst í þeirri umræðuhefð það hefur færst í vöxt að mál sem flutt hafa verið af þingmönnum hafi hljómgrunn eða nái fram að ganga eða líkur séu til þess á þessu þingi að þau nái fram að ganga breytingar á stjórnarfrumvörpum séu í ríkari mæli gerðar að þingmenn við vinnslu málanna nái saman þvert á suma flokka sé líka algengara heldur en áður að ýmsu leyti hafi verið tekin ákveðin skref ég held að við þurfum að gera miklu betur í því og hluti af því er að endurskoða grunnskipulagið sem við störfum eftir og ég held að hluti af því sé að við eigum til að mynda að fækka nefndunum í þinginu stækka málasvið þeirra efla þær þannig að þingmenn fyrst og fremst starfi í einni nefnd við eigum að opna nefndarstarfið og gera ýmsar aðrar breytingar til að efla og styrkja líka eftirlitshlutverk þingsins þingmaðurinn spyr um eflingu á fjórða valdþættinum fjölmiðlunum og þar ætla ég að viðurkenna að ég hef ekki fram að færa neinar patentlausnir en ég bendi einfaldlega á það sem eitt af meginverkefnunum sem fram undan er það er að efla hvern málsþátt fyrir sig framkvæmdarvaldið löggjafarvaldið dómsvaldið og fjórða valdið